Messieurs les Présidents, Messieurs les Commissaires, cher Président Donald Tusk, vous êtes parvenu à un accord avec le Président de la Commission, Jean Claude Juncker, que je salue, un accord respectant les règles européennes, respectant aussi le choix souverain du peuple britannique et je veux dénoncer ici l'attitude de M.

Un nouveau report, il en faudra peut être un, mais je forme le vœu qu'il ne soit accepté que s'il y a un élément nouveau, s'il y a une raison.